Madame la Présidente, les peuples européens connaissent une crise lourde et déstabilisante. Je pense que c'est précisément dans ces moments là qu'il faut revenir aux valeurs fondamentales qui font l'Europe. La première de ces valeurs est la lutte contre tous les nationalismes. Laissez moi vous dire mon inquiétude quand, après avoir offert la nationalité hongroise aux populations magyares, vous évoquez aujourd'hui la possibilité de leur donner le droit de vote et ce, en violation de toutes les conventions internationales. La deuxième de ces valeurs européennes est la défense de la démocratie et des libertés. Or, depuis votre entrée en fonction, un certain nombre de mesures ont été prises qui sont de nature à nous inquiéter et sur lesquelles vous allez peut être nous répondre. Les pouvoirs de la cour constitutionnelle ont été limités, l'indépendance de la banque centrale est mise en cause, ce qui est en contradiction avec le traité d'adhésion, et vous faites voter une loi sur les médias qui, sous prétexte de transposer une directive européenne, s'avère en vérité une loi liberticide pour la presse comme l'OSCE l'a récemment démontré. Vous expliquez que votre loi est semblable à celle d'autres États membres mais, même si certains et je pense en particulier à mon propre pays ont encore des progrès à faire de toute évidence, dans quel autre pays de l'Union un média risque t il une amende de sept cent mille euros pour atteinte à la morale? L'affaire est maintenant dans les mains de la Commission européenne, qui devra nous dire sur le fond, et au delà des seules questions juridiques, si cette loi porte atteinte à la liberté d'expression. Si c'était le cas, l'Union dispose d'instruments pour faire respecter les droits fondamentaux.